Damit wird ein wichtiger Bereich der Politik die Handelspolitik demokratischer. Wir als Parlament halten das für wichtig. Die Beratung hier im Parlament hat auch gezeigt, dass wir, was Schutzklauseln anbelangt, wichtige Bedenken, die von Arbeitnehmern, von Unternehmen und von Verbänden an uns herangetragen wurden, aufnehmen konnten in eine verbesserte Schutzklausel, die in Zukunft die Interessen der Industrie und vor allen Dingen die Arbeitsplätze schützen soll, indem ein level playing field faire Wettbewerbsrahmenbedingungen geschaffen werden und Asymmetrien vermieden werden. Darauf haben wir uns als Fraktion der Liberalen und Demokraten konzentriert.

Der Zollrückerstattungsmechanismus, der uns anfangs Sorge bereitet hat, wurde nun explizit in die Schutzklausel aufgenommen, und es besteht die Möglichkeit, dass die Industrie, aber auch das Parlament die Kommission nun auffordern kann, eine Untersuchung vorzunehmen. Ein Monitoringprozess ist geplant, es soll Transparenz hergestellt werden durch eine Online Plattform, und es gibt eine größere Spannbreite bei der Untersuchung der Faktoren, die entscheiden, ob ein erheblicher Schaden für die europäische Industrie eingetreten ist. Überwachungsmechanismen durch die Kommission, besonders für sensible Sektoren bei erhöhten Importen, sind ebenfalls vorgesehen.